In Fragen wie diesen sind wir jedoch generell immer auf der Suche nach der richtigen Balance und den Wegen, kriminelle Machenschaften zu verhindern und auf der anderen Seite auch dem Einzelnen die Grundrechte zu sichern sowie Rechtssicherheit ohne Einschränkung der Funktionalität zu bieten. Dazu gehört allerdings auch die Erkenntnis, dass ein effektiver und zügiger Informations und Datenaustausch heute unabdingbar ist für die Garantie der inneren und äußeren Sicherheit. Es geht also darum, im Umgang mit Daten einen Ordnungsrahmen zu schaffen.

Aber die verschiedensten Garantien, die damit einhergehen, wie die Befugnisse auf den Zugriff der Daten, die Berechtigung, Berichtigungen vorzunehmen oder Rechtsbehelfe einzulegen, das schützt den Bürger meines Erachtens in ausreichendem Maße und gewährleistet auch eine wirksame Kontrolle staatlicher Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte. Eines muss uns dabei immer klar sein In einer mobilen Welt mit internationalem Terrorismus ist der Austausch von Fluggastdaten ein wirksames Mittel zur Verbrechensbekämpfung und bedeutet eben ein Mehr an Sicherheit für europäische Bürgerinnen und Bürger. Ich finde es schade, dass wir nicht alle Fraktionen von der Notwendigkeit dieses Abkommens überzeugen konnten.